Poštovani predsjedavajući, moram reći da sam vrlo zadovoljan stavom koji je iznijela povjerenica. Vaš optimizam i vaše namjere ulijevaju povjerenje i vjerujem da Komisija i vi zaista želite učiniti ono što je jedino ispravno i jedino pravedno, a to je da imamo zajedničku koordiniranu socijalnu politiku, da imamo solidarnost u Europskoj uniji i da, naravno, oni koji plaćaju poreze, radnici koji plaćaju poreze u pojedinim državama imaju ista prava. To je postulat i našega, na kraju krajeva, jedinstvenoga tržišta. Zato vjerujem da je ova inicijativa koja je došla iz EPP a, da budemo jasni, a istovremeno EPP ima vlast u Austriji, ali znamo s kime još, s koalicijskim partnerom s kojim će upravo sada poslije mene govoriti. Malo mi je žao da ne govorim ja poslije njega, ali želim vrlo jasno reći i moj tata je radio u Austriji, i moj tata je sudjelovao i pomogao rast u Austriji kao vinski inženjer u Kremsu i znam što to znači kada je netko gastarbajter u Austriji. Moja mama je Austrijanka i zato me čudi ovakvo ponašanje Austrije, jer znam koliko solidarnosti i poštenja u toj Austriji ima.